Señor Presidente, señor Comisario, por supuesto que estamos a favor de acuerdos comerciales, pero, sobre todo, de acuerdos comerciales justos y equitativos, que garanticen la protección de los derechos humanos.

Hace falta que Colombia y Perú cumplan ciertas condiciones antes de la ratificación, entre ellas mejoras comprobables en materia de derechos humanos